Domnule președinte, oamenii aleg produse electronice care consumă puțin, renunță pe cât pot la încălzirea cu combustibili fosili și își limitează consumul casnic. Sigur, asta și datorită furtului care se practică de către multe dintre companiile care au monopol pe furnizarea și distribuirea energiei electrice. Dar acum vorbim despre etichetarea produselor electronice cu privire la consumul energetic.

Fiecare persoană care cumpără un produs electronic trebuie să știe cât consumă acel produs și din ce fel de energie provine. Piața trebuie supravegheată, pentru ca industriile și companiile să respecte aceste cerințe. Industria, la rândul ei, trebuie să se adapteze, mai ales spre energii regenerabile. Să nu uităm că nu oamenii trebuie să se adapteze industriilor, ci industriile trebuie să se adapteze către ceea ce vor oamenii. Viitorul este al energiilor regenerabile și al renunțării la independența de gazul rusesc. Cât timp nu suntem o Uniune Europeană sau o țară, orice țară independentă de gazul rusesc, nici politica externă nu este independentă.